Aerul a devenit limpede și respirabil în sfârșit, pe lângă coastele continentului și pe fluvii au apărut specii marine pe care omul modern nu le a mai văzut de multe decenii de aproape, iar pe străzile unor orașe s au plimbat fazani și căprioare. A fost ca o demonstrație despre ceea ce i am făcut naturii și o avanpremieră a ceea ce am putea avea permanent, în 2050, după ce vom fi îndeplinit toate condițiile Green Deal

În același timp, profitându se de neatenția noastră și în goana nebună după teren agricol, în pădurea amazoniană s au tăiat cu 50 mai mulți copaci decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar trendul defrișărilor ilegale rămâne ascendent. Punând față în față perspectiva noastră și realitatea altora, cred că a venit momentul să ne temperăm optimismul în privința bunăvoinței și a voinței unor state pe care le vrem partenere de a acționa așa cum acționează Europa și trebuie să trecem la impunerea de condiții mai dure

Ca raportor din umbră la noua strategie pentru păduri, știu ce eforturi vor fi depuse de fermierii și proprietarii noștri de păduri pentru a respecta toate condițiile și a contribui la Green Deal dar dacă nu le impunem și altora exact aceleași condiții și rigori, nu doar că nu vom opri malaxorul amazonian, dar vom încuraja o competiție neloială din care noi vom pierde.